Le taux des dons d'organes varie considérablement d'un pays à l'autre.

Il faut faire en sorte que nous puissions mettre en place des autorités nationales qui auront en charge le contrôle de la qualité et de la sécurité des organes, du prélèvement sur le donneur à la greffe. Par exemple, en ce qui concerne la France, une personne en attente de greffe de foie pourrait ainsi bénéficier d'un organe compatible venu d'Allemagne ou d'Italie, tout en sachant que des normes minimales communes sont appliquées dans toute l'Europe. Il s'agit aussi de réaffirmer, comme cela a été indiqué, le caractère gratuit et volontaire du don, une manière de lutter plus efficacement contre le trafic d'organes et contre le tourisme de transplantation et d'éviter ainsi que des patients riches partent à l'étranger par exemple en Chine pour recevoir une greffe.